Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wenn ich manche von den Redebeiträgen heute gehört habe, dann möchte ich doch als eines der Mitglieder der Wahlbeobachtungskommission, die im August in Kenia gewesen ist, davor warnen, dass hier nicht ein Zerrbild der kenianischen Wahlen erzeugt wird. Wir haben als Wahlbeobachter nicht gesehen, dass der Wahlprozess grob verzerrt gewesen wäre. Wir haben auch nicht gesehen, dass er gekapert worden wäre von irgendwelchen multinationalen Organisationen oder Unternehmen.

Überall, wo wir hinkamen, waren die Kenianer imstande und sie haben darauf bestanden, dazu imstande zu sein ihre Stimme frei und geheim und ungehindert abzugeben. Und die Wahlen waren auf dem lokalen Niveau, zumindest da, wo wir beobachtet haben, ausgesprochen gut organisiert.

und dass keine irgendwie signifikante Abweichung festzustellen gewesen wäre, die das Ergebnis des einen oder des anderen Kandidaten maßgeblich begünstigt hätte. Wenn hier von Irregularitäten die Rede gewesen ist, dann handelt es sich um Irregularitäten, die weitaus kleiner gewesen sind als das, was erforderlich gewesen wäre, um dieses Wahlergebnis auch tatsächlich zu verändern. Dass hier das Vertrauen in den demokratischen Prozess in Kenia maßgeblich gestört worden ist, ist die Verantwortung des unterlegenen Kandidaten Herrn Odinga gewesen, und es ist sehr bedauerlich, dass das in dieser scharfen Form von NASA und von Herrn Odinga vorgetragen worden ist, denn Kenia hatte eine große Chance, hier Vertrauen in Institutionen aufzubauen und die Demokratie im eigenen Lande zu stärken.

Und die EU sollte auch Klartext sprechen, wer die Schuld daran trägt, dass diese fatale Entwicklung eingesetzt hat.